háttvirts þingmanns ragnheiðar ríkharðsdóttur hin síðustu um það að þessi tilvísun í þjóðina sem sumir virðast alltaf vera að fylgja hérna eftir í ræðustól og við séum öll kosin af þjóðinni meira og minna ég vil nú taka undir það hér erum við að ræða um það að hæstiréttur dæmir kosningu ógilda vegna þess að hún var ólýðræðisleg hún var ekki leynileg hún fullnægði ekki þeim kröfum sem gera verður til kosninga þetta er meginmálið það má ekki þó ekkert hafi gerst við skulum gefa okkur það að ekkert hafi gerst nú getur vel verið að eitthvað hafi gerst þá megum við ekki slaka á þeim kröfum sem við gerum til kosninga við sem lýðræðisþjóð megum ekki slaka á þeim kröfum þetta er gífurlegt áfall fyrir okkur öll alla íslendinga svo gerist það að það ber enginn ábyrgð nú vill svo til að kosningar heyra undir hæstvirtur innanríkisráðherra hann kemur hér í ræðustól

sérstaklega hann ber ekki ábyrgð á þessu meira að segja hæstiréttur ber ábyrgð á því að hafa bent á það að þessar kosningar séu ólýðræðislegar það er ekki það sem hann sagði hann ber enga ábyrgð á þessu það er alþingi sem ber ábyrgð á þessu eða sveitarstjórnir og svo framvegis en ekki hann það eru nefnilega margir sem vilja taka að sér ábyrgðarstöður en þeir vilja svo ekki bera ábyrgð þegar á reynir

aðstæðum heldur harða lagatúlkun dálítið merkilegt sama daginn ég vil breyta stjórnarskránni ég hef margoft lýst því yfir ég gagnrýndi þessa tímasetningu rétt eftir hrun að breyta stjórnarskránni og ég gagnrýndi líka hvað stuttan tíma menn ætli sér í þetta þetta er eins og þetta sé eitthvað bráðaverkefni ég var mjög fylgjandi þessu og ég tók þátt í kosningunni og ég uppgötvaði það að fjöldi frambjóðenda var allt mikill það var ekki nokkur leið að kjósa á milli þeirra og það var mikil vinna að fara í gegnum þetta kosningaþátttakan olli mér miklum vonbrigðum ég legg til frú forseti að alþingi vinni núna saman allir þingflokkar að því að móta stefnu að því að breyta stjórnarskránni þannig að sé sátt um það það er nefnilega þannig að stjórnarskráin á að vera samin í sátt og hvernig hún er samin á líka að vera gert í sátt það hlýtur að nást